Ce dessin nauséabond, suintant d'un racisme et d'un sexisme ignobles, doit nous faire ici collectivement réagir. La violence de cette attaque est évidemment d'abord personnelle, avec une volonté d'humilier une élue de la République en raison de sa couleur de peau, mais elle est aussi un message politique légitimant le racisme et les discriminations subis au quotidien par des millions d'Européens noirs. La violence des images et des mots entraîne la violence des actes, et le Conseil de l'Europe vient de nous alerter sur leur recrudescence inquiétante à travers l'Europe. Alors depuis le Parlement, nous le disons très clairement il n'est plus possible de rester les bras croisés face à la banalisation d'un racisme décomplexé.

Notre rôle est de prendre position, comme nous l'avons fait il y a quelques semaines en votant la reconnaissance de la traite des esclaves comme crime contre l'humanité. Soyons maintenant à la hauteur du présent en condamnant avec la plus grande fermeté ce racisme qui fait irruption sous nos yeux.